Sănătatea reprezintă, fără îndoială, o prioritate majoră pentru cetățenii Europei și orice medicament autorizat în Uniunea Europeană ar trebui să fie inclus în sistemele publice de asigurări și să fie disponibil pentru pacienții din toate statele membre ale Uniunii Europene.

Sunt multe de discutat pe această temă, dar aș vrea să pun accent pe două elemente extrem de importante 1. consider că organizațiile de pacienți ar trebui să aibă dreptul să solicite inițierea procesului de includere a unui medicament în sistemele de asigurări de sănătate și de a fi informați despre progresele înregistrate în acest proces

Comisia Europeană ar trebui să se implice în monitorizarea și detectarea întârzierilor în ceea ce privește accesul pacienților la medicamente și tratament.